Le conseil d'administration de cette association Libra sera désigné à Genève le 14 octobre.

Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs, Facebook va porter une rude concurrence aux monnaies nationales, ainsi qu'à l'euro d'autant plus que le libra est d'une totale souplesse d'utilisation puisqu'il n'est régi par aucun code monétaire et financier. Deuxième danger, cette souplesse fera aussi du libra un instrument idéal du blanchiment d'argent, comme la Banque centrale américaine n'a pas manqué de le signaler. Enfin, troisième danger, le libra n'offrira aucune protection fiable des données personnelles des utilisateurs. Pour ces trois raisons, je mets en garde le Parlement européen contre la complaisance dont fait preuve Mme Lagarde, directrice de la BCE, à l'égard de cette nouvelle monnaie. Il faut combattre le libra qui n'est rien d'autre qu'une monnaie privée cherchant à supplanter les monnaies publiques.